Monsieur le Président, on sait aujourd'hui que les Européens les plus convaincus vivent outre Manche.

On sait que les maillons faibles dans la construction européenne aujourd'hui sont, hélas, les États membres, qui sont allergiques à la moindre dose de solidarité. Les dirigeants de ces États prospèrent sur les difficultés pour employer vos termes et ils ont, en même temps, le culot d'accuser l'Europe d'être incapable d'apporter des réponses tout en freinant des quatre fers quand il s'agit de donner à la même Europe des compétences dont celle ci aurait besoin pour répondre aux attentes de leurs citoyens.